Wenn wir über das Budget 2018 reden, dann erleben wir das gleiche Spiel wie jedes Jahr Die Kommission macht einen Vorschlag, der Rat kürzt diesen Vorschlag, und das Europäische Parlament erhöht das Ganze wieder, regelmäßig sogar über das Niveau der Kommission hinaus. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen Am Ende, nach allen Verhandlungen, werden wir wieder sehr nahe beim Vorschlag der Kommission sein. Wir haben hier einen entscheidenden Fehler in unserem ganzen Prozess, der darin begründet ist, dass man speziell hier im Europäischen Parlament glaubt, immer nach mehr Geld rufen zu können. Wir sollten uns endlich klarmachen Das ist Geld der europäischen Steuerzahler über das können wir nicht endlos verfügen, sondern wir sollten das Geld in diesem Rahmen nutzen, wie es uns zur Verfügung gestellt wird, und das ist nun mal in der Regel irgendwo in der Nähe des Kommissionsvorschlags beziehungsweise des Vorschlags des Rates. Entscheidend ist für mich nicht der Ruf nach mehr Geld, sondern dass wir unser Geld entsprechend sinnhaft, zielgerichtet, fokussiert einsetzen. Dazu gehört insbesondere, dass wir ausreichende Mittel haben für die Migrationskrise, aber auch für den Bereich der Sicherheit, der Forschung, und letztlich der Wettbewerbsstärkung.

Deshalb plädieren wir dafür, dass wir Dauersubventionen abschaffen, von kleinen Ausnahmebereichen wie zum Beispiel dem Umweltschutz abgesehen. Stattdessen müssen wir Subventionen eher degressiv ausstatten. Das wäre eine Stärkung des Wettbewerbs, das wäre echte gelebte Subsidiarität, dass wir wieder zur Freiheit und Selbstverantwortung der Mitgliedstaaten übergehen. Deshalb werden wir diesen Entwurf nicht mittragen können. Dennoch danke ich ganz herzlich sowohl dem Herrn Kommissar für seinen Entwurf als auch den Berichterstattern für die hervorragende Arbeit.